Signora Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di una Guardia costiera per il controllo delle frontiere va nel senso di un'assunzione comune di responsabilità europea e per questo per noi è positiva, perché dice che i confini sono di tutti e non di questa o quella nazione, di questo o quel paese. Ma io ho alcune perplessità, signor Commissario, non tanto per la sovranità nazionale che verrebbe intaccata, anche perché diciamocelo francamente, la sovranità nazionale così sbandierata oggi è un ostacolo per quelle scelte che l'Europa deve fare. Ma perché penso che la politica dell'immigrazione, come hanno detto i miei colleghi da Moraes agli altri, è una sola, è complessiva. E allora, o la si fa tutti insieme, ma se si fa solo una parte, rischia di far esplodere le contraddizioni, è una politica che riguarda la sicurezza, il controllo di chi entra in Europa, la certezza, la conoscenza di chi entra, ma anche l'accoglienza, la ricollocazione, altrimenti succede che queste contraddizioni le paga un paese, magari quello che ha fatto di

È evidente a tutti che non può essere la geografia a decidere dove un profugo andrà a collocarsi, deve essere la politica solidale dell'Europa. E sulla forza mi permetta una parola, attenzione all'uso della forza. Ci vuole responsabilità, ci vuole attenzione, prudenza. Si tratta spesso di persone che sono state violate e che non hanno bisogno di una forza troppo, diciamo, duramente esercitata.